búnaðargjald þann tíu maí síðastliðnum tóku gildi lög númer sextíu og átta tvö þúsund og fimm

sem veittu mér heimild til þess að selja allar eignir og skuldbindingar sjóðsins ég fól einkavæðingarnefnd að annast sölu lánasjóðsins því ferli er nú lokið með þeim árangri sem staðfestur verður hér í fjárlögum lánasjóðurinn seldist á tvö komma sex milljarða og niðurstaða ríkisstjórnar og þingsins var sú að verja þeirri upphæð í lífeyrissjóð bænda til þess að styrkja hann og efla til framtíðar um leið hefur farið fram

það kom til af því að áhugi bankanna var gríðarlegur fyrir því að taka þátt í lánastarfsemi til landbúnaðarins og sveitanna og um það ríkir eðlilega mikil samkeppni það var landsbanki íslands sem eignaðist lánasjóð landbúnaðarins og fer með þau lán sem þar voru hann hefur sett upp stöðvar um allt land til að sinna þeirri starfsemi af miklum myndarskap en aðrir bankar hafa einnig eins og ég sagði mikinn áhuga fyrir lánastarfsemi sveitanna

skipting búnaðargjalds breytist lagt er til að búnaðargjaldið lækki í eitt komma tvö prósent í stað tveggja prósenta áður jafnframt er lögð til breyting á viðauka laganna og hlutfallslegri skiptingu

að teknu tilliti til breyttrar prósentu búnaðargjaldsins ég vek athygli á því að í frumvarpinu er að finna töflu sem sýnir skiptingu á búnaðargjaldinu eins og það er samkvæmt núgildandi lögum og eins og breytingartillagan leggur til að skiptingin verði hefur orðið samstaða hjá bændasamtökunum og öðrum um þá skiptingu sem hér er lögð til hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu frumvarp til laga um breytingu á lögum númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu

sem lagt er fram samhliða þessu frumvarpi og varðar lækkun búnaðargjalds en hluti þess rann til lánasjóðs landbúnaðarins

á markað falli niður í nítjánda grein laganna en það gjald nam fimm krónur á kíló í stað þess er lagt til að verðskerðingargjald samkvæmt tuttugustu greinar laganna verði tekið upp á kindakjöt sem nemi tveimur krónum á kíló þó er lagt til að það verði á heildsölustigi eins og var í nítjánda grein laganna og skuli því gjaldi eingöngu varið til markaðsmála er því verið að lækka gjaldið um þrjár krónur það er úr fimm krónur í tvær krónur jafnframt er lagt til að verðskerðingargjald af nautakjöti falli alfarið niður hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur